Signor Presidente, onorevoli colleghi, Commissario, anch'io mi associo a tutti quelli che hanno parlato prima di me, facendo le mie condoglianze alle famiglie delle vittime di Liegi. Il mancato recepimento di una direttiva nell'ordinamento nazionale rappresenta non solo una violazione palese del diritto comunitario, ma comporta anche che i cittadini degli Stati membri inadempienti saranno discriminati quando si tratterà di difendere i loro diritti come cittadini europei. Le vittime di reato devono poter godere degli stessi diritti, dello stesso sostegno e protezione in tutta l'Unione europea, indipendentemente dal loro status di residenza. È inaccettabile che le vittime sprovviste di documenti regolari non possano denunciare insicurezza e situazioni di violenza senza rischiare di incorrere in pene connesse al loro status di migranti. Stiamo parlando di donne, uomini, spesso minori, vittime di lavoro forzato, della tratta, della violenza di genere, che non possono godere dei diritti, del sostegno e della protezione offerta da questa direttiva. L'inadempienza degli Stati membri non può e non deve creare forme odiose di discriminazione. Le vittime di reato, tutte le vittime di reato, devono essere al centro del sistema di giustizia penale.